Nieuczciwe to jest opodatkowanie ludzi w sposób nadmierny.

Nieuczciwe jest zabieranie siłą ludziom pieniędzy i dawanie ich innym ludziom.

Nie ma nic nieuczciwego w tym, że gdzieś obniża się podatki, bo obniżanie podatków jest właśnie formą uczciwości.